ENVI, la commission compétente, rejette pratiquement tous les amendements des cinq commissions consultatives et, comme à son habitude, la commission ENVI va encore plus loin que la Commission.

Personnellement, je n'ai jamais fumé et je n'ai reçu aucun lobbyiste, mais je veux raison garder. Je ne vois pas comment empêcher les jeunes de fumer en tentant de leur faire peur par des photos choc. Regardez les tatouages dont ils se couvrent. Ne serait il pas plus intelligent de mettre sur les paquets des informations sur le sevrage tabagique pour leur montrer comment ils peuvent arrêter? C'est ridicule, Madame la Présidente, mais soixante secondes pour rendre compte du travail de ma commission, c'est

Le commissaire a parlé pendant douze minutes.